Paní předsedající, já jsem podpořil tento návrh, považuji za správné rozhodnutí, že se odstavila nebezpečná jaderná elektrárna sovětského typu, je to v zájmu nejen Litevců, ale i občanů Evropské unie.

Takže zpochybňovat toto rozhodnutí je podle mého názoru nesmyslné a je správné, že Evropská unie se podílí na odstranění této elektrárny finančně, a jsem rád, že jsme odhlasovali zachování původního poměru peněz, které Evropská unie posílá do Litvy právě na rozebrání této nebezpečné jaderné elektrárny. Je v tom vidět jednoznačně pozitivní přínos Evropské unie, která z jasných bezpečnostních důvodů při vstupu Litvy do Evropské unie dohodla odstranění tohoto zařízení, je to v zájmu Evropanů, Litevců a jsem rád, že ten návrh byl schválen.